Domnule președinte, am înțeles de la domnul Brok că s ar putea să nu mai fie nevoie să ne amprentăm. Noi, delegația social democrată din Parlamentul European, eram pregătiți să trecem pe la biroul domniei sale să ne lăsăm amprentele.

Legat de declarațiile domnului Farage și ale celorlalți de la UKIP, sunt foarte multe studii, nu știu pe care să îl citez studii făcute în Marea Britanie, în România, în Bulgaria, de Comisia Europeană, care arată contribuția celor care merg din România și Bulgaria și muncesc în Marea Britanie faptul că sunt mai mulți bani pe care îi dau acolo decât iau din Marea Britanie

Vreau să spun că avem obligația în Parlamentul European, pentru că este singura instituție aleasă direct de cetățenii europeni, să luăm atitudine, când un singur cetățean european este jignit și umilit de la această tribună. Când milioane de cetățeni europeni, români, bulgari, polonezi, sunt jigniți și umiliți de la această tribună, avem cu atât mai mult obligația să luăm atitudine și să sancționăm astfel de declarații.